Logickou reakciou krajín južnej Európy, ktoré boli najviac atakované migračnou vlnou, bola požiadavka na prerozdelenie materiálneho a organizačného zaťaženia z prílivu migrantov na ďalšie krajiny Únie. Tak, ako sa často v živote stáva, zdanlivo jednoduché riešenie nie vždy musí priniesť dobré výsledky. Migranti žiadajúci o azyl prichádzajú do Európy s nádejou, že tu budú pokračovať vo svojom živote v dôstojnejších a civilizovanejších podmienkach. Vedia, že jazykom bývalej koloniálnej mocnosti, ktoré sa doma v škole naučili, sa v istej časti Európy ľahko dohovoria a dokážu sa tam integrovať medzi obyvateľov. Ak však francúzsky hovoriacej rodine z Alžírska alebo anglicky hovoriacej rodine z Indie či Egypta povieme, že ich novým azylovým domovom má byť Estónsko či Rumunsko, postavíme ich pred ťažko prekonateľnú jazykovú bariéru, ktorá im poriadne strpčí a skomplikuje možnosť integrovať sa v novom prostredí. V záujme citlivého a humanitárneho riešenia takejto životnej situácie azylantov by sme mali ponechať na nich, v ktorej časti Únie sa chcú usadiť, a pomôcť im začleniť sa v spoločnosti tam, kde sa im to najľahšie podarí.